Herr Präsident, werte Kommission, werte Präsidentschaft! Ich bin schon ein bisschen überrascht, mit welcher Deutlichkeit der Rat und die Mitgliedstaaten hier die Verantwortlichkeit für die Standards bei den Haftbedingungen zurückweisen.

Ich bin der Meinung, gegenseitige Anerkennung ist nicht etwas, was man einfach mal eben so machen kann, indem man sagt Okay, wir akzeptieren, es gibt unterschiedliche Verfahren, und die sind halt einfach so, und wir schicken die Gefangenen hin und her und die Beweise hin und her, und das war es.

Die gegenseitige Anerkennung ist etwas, das zwei Seiten hat Das heißt einerseits natürlich, dass wir die Verfahren der anderen Mitgliedstaaten anerkennen, dass wir versuchen zusammenzuarbeiten, aber das heißt andererseits auch das, was wir übrigens schon seit vielen, vielen Jahren als Europäisches Parlament sehr deutlich einfordern gemeinsame Standards schaffen. Und ich bitte Sie, gerade bei den Mindeststandards im Strafverfahren und bei den Haftbedingungen Ihren Widerstand gegenüber diesen Maßnahmen endlich aufzugeben und anzuerkennen, dass dafür sicherlich auch eine Kompetenz vorhanden ist.